Die andauernde Niedrigzinspolitik hat negative Auswirkungen auf die Altersversorgungssysteme und auf die privaten Spareinlagen. Es muss doch an der Zeit sein für ein Ende des Anleihen Aufkaufprogramms von 30 Milliarden Euro pro Monat bitte ab September dieses Jahres. In einem aber stimme ich Herrn Draghi absolut zu Geldpolitische Maßnahmen allein können Wirtschaftsprobleme in vielen Mitgliedstaaten nicht lösen. Wir brauchen ambitionierte Strukturreformen, solide Haushaltsführung und die Einhaltung statt der Aushöhlung des Stabilitäts und Wachstumspakts. Nur so ist eine positive Konjunkturentwicklung im Euro Währungsraum nachhaltig gewährleistet.